Domnule președinte, domnule comisar Hogan, sectoarele ovinelor și caprinelor sunt cele mai vulnerabile în ceea ce privește creșterea animalelor. De aceea, este important să ne asigurăm că sectorul acestora are un viitor viabil în Uniunea Europeană, ținând cont și de valoarea adăugată incontestabilă în domeniul mediului, contribuind la menținerea biodiversității și a peisajelor, precum și la combaterea unor fenomene cum ar fi eroziunea solului. Să nu uităm nici de contribuția la dezvoltarea economiilor din zonele rurale.